Ich möchte sagen Die NATO ist trotz aller Krisen, die wir haben, eine höchst erfolgreiche Verteidigungsgemeinschaft, die wir für die kollektive Sicherheit Europas brauchen. Wir sollten das nicht vermischen mit Ärger über einen bestimmten amerikanischen Präsidenten.

Und deswegen sollten wir uns nicht allein auf diese 2 Diskussion einlassen, sondern wir sollten deutlich machen, dass die Europäische Union die Synergieeffekte schaffen muss, die in der Verteidigungsunion vom Dezember angedeutet worden sind. Wenn wir diese Synergieeffekte schaffen, werden wir mit erträglich viel Geld militärisch stärker und können eine große Rolle spielen. Deswegen ist die Frage der Europäisierung unserer Verteidigungspolitik auch ein entscheidender Ansatzpunkt, die NATO glaubwürdig zu stärken.